Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Beim Gipfeltreffen der Östlichen Partnerschaft in zehn Tagen geht es in der Tat darum, dass neue Wege gefunden werden müssen, wie die Ziele des Artikels 8 des Vertrags über die Europäische Union erreicht werden können. Es geht nämlich darum, besondere Beziehungen zu unseren Nachbarn aufzubauen und zugleich einen Raum des Wohlstands zu schaffen, der auf den Werten unserer Union aufbaut.

sowie starke Defizite bei Demokratie und Rechtsstaatlichkeit unsere Partnerschaft. Um die Bereitschaft zu Reformen in den Staaten der Östlichen Partnerschaft zu erhöhen, sollte die Europäische Union daher das sollte sie klarer als bislang tun Anforderungen formulieren, die konkreter und messbarer sind, die Zivilgesellschaft in den Partnerländern besser unterstützen und insbesondere auch das Prinzip

Diese wesentlichen Punkte sind in dem Bericht der Kollegen Andrikienė und Fleckenstein enthalten. Es ist ein guter Bericht.

Uns verbindet die Erwartungshaltung, dass diese Punkte auch in den Schlussfolgerungen am